Le Parlement européen a su faire bouger les lignes du Conseil c'est une première, c'est une vraie victoire et nous devons nous en féliciter. En votant notre proposition de budget pour 2021, nous répondons concrètement aux préoccupations des citoyens européens qui font face tous les jours à une crise sanitaire et économique sans précédent, qui s'inscrit dans la durée, avec une contraction de l'économie de plus de 7 pour cette année. Nous ne pouvons pas les décevoir avec des programmes européens rabotés alors qu'ils ne se sont pas encore remis de la première vague de cette crise et qu'ils doivent affronter déjà la seconde. Quand les États membres prennent des décisions sur de grandes politiques, en matière de santé en matière de recherche, le transfert de ces compétences doit aller de pair avec les moyens financiers et humains adéquats. C'est pourquoi le Parlement européen plaide sans relâche depuis des mois pour un budget ambitieux.

Nous voulons pouvoir faire comprendre aux citoyens que la solidarité européenne ne se réduit pas à des slogans, que les valeurs européennes ne sont pas de vains mots, que seule une réelle solidarité dès 2021 permettra d'assurer le financement de réformes structurelles et l'efficacité des politiques de l'Union. Notre budget, qui correspond à la première année du cadre financier pluriannuel, doit être en mesure de soutenir une facilité pour une relance durable et résiliente de 4 ans. Le Conseil a fait le choix d'une approche arithmétique des montants proposés par la Commission pour 2021 pour plusieurs programmes, se fondant en cela sur la position du Conseil européen et sans dégager de vraies priorités politiques. Les coupes effectuées dans les programmes phares de l'Union, clairement orientés vers l'avenir, comme la transition climatique et numérique, la santé, la recherche ou encore la jeunesse et la culture, compromettent d'ores et déjà les fondements mêmes de cette relance. Dans ces temps particulièrement difficiles pour l'entrepreneuriat, la jeunesse, le milieu hospitalier, ou la société civile, l'Europe propose une sortie de crise, porteuse de projets collectifs et solidaires. Seule une volonté politique commune nous a permis de conclure un accord politique ambitieux, juste et équilibré sur le prochain cadre financier pluriannuel. Le principe du juste retour est dépassé.

2021. Nous devons tirer un enseignement de cette crise majeure et bâtir dès à présent les fondements d'une souveraineté européenne sur les plans sanitaire, numérique, industriel et même sécuritaire, pour être à même de traiter les défis actuels et futurs en dégageant des décisions européennes porteuses d'investissements durables et de coopération humaine au service de tous les citoyens européens. Chers collègues, le budget 2021, c'est aussi le budget de notre institution, le Parlement européen, et d'ailleurs des autres institutions. Il est évident qu'on ne peut bâtir des politiques porteuses d'avenir sans institutions opérationnelles, efficaces, modernes, respectueuses de l'environnement et interactives et donc capables de fonctionner, même en cas de force majeure. C'est pourquoi, avec mes collègues des 5 principaux groupes politiques, nous avons décidé de restaurer les coupes du Conseil, à la demande des institutions, lorsque celles ci étaient justifiées car ici aussi, le Conseil a fait des propositions de coupes horizontales et systématiques, sans tenir compte des spécificités des institutions. Adopter une telle démarche aurait nui à leur fonctionnement et amputé d'autant la contribution vitale qu'elles apportent au bon fonctionnement de l'Union, dans ce même état d'esprit. Et sur base de cette même démarche, nous avons restauré le tableau des effectifs. Enfin, à l'égard des propositions des coupes de la Commission, nous avons considéré dans un nombre limité de cas qu'il était nécessaire de restaurer les estimations de ces institutions. Et je terminerai, Madame la Présidente, en rappelant qu'un euro dépensé au niveau du budget européen permet d'économiser bien plus qu'un euro dans nos différentes capitales, sur base du principe de subsidiarité budgétaire. Les États membres doivent considérer les versements à l'Union européenne, non comme des dépenses mais bien comme des investissements dans un monde globalisé, où l'Europe doit pouvoir traiter sur un pied d'égalité avec la Chine, la Russie, les États Unis, grâce à une autonomie européenne indispensable pour défendre les intérêts de nos citoyens